Monsieur le Président, l'antisémitisme connaît une recrudescence en Europe.

Mais pour mieux le combattre, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a aujourd'hui trois sources à l'antisémitisme. Il y a tout d'abord l'antisémitisme d'extrême droite, qui est le plus ancien, mais qui subsiste. Il y a ensuite, et c'est plus nouveau, l'antisémitisme d'extrême gauche, qui est une dérive haineuse de l'idéologie antisioniste. Il y a enfin un antisémitisme islamiste qui est né dans la plupart des États d'Europe de l'Ouest à la suite d'une immigration incontrôlée. C'est ce dernier qui me semble aujourd'hui le plus dangereux des trois. On l'a trop longtemps laissé prospérer sans réagir. Il faut aujourd'hui mettre fin à cette honteuse tolérance et le combattre sans faiblesse.